Pero no hay ni un solo Estado miembro que pueda librarse del foco y de la prioridad que este Parlamento Europeo ha puesto en el Estado de Derecho y en la lucha contra la corrupción, lo que significa garantizar pluralismo informativo e independencia judicial en la investigación de los delitos. Ha habido dos asesinatos de periodistas, lo que pone de manifiesto la necesidad de que Eslovaquia y Malta hagan sus deberes para aclarar completamente, con la colaboración de Europol, esos asesinatos. Garantizar la seguridad de los periodistas y luchar contra la corrupción significa también acabar con los esquemas de visas doradas que permiten inversiones ilícitas, blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos, además de la necesidad de asegurar la transparencia y la aseguración de los whistleblowers que denuncian los graves delitos que puedan tener lugar y que necesitan ser depurados judicialmente. Por tanto, es imprescindible —y se lo hemos dicho a los primeros ministros en sus comparecencias en este Parlamento— que Malta y Eslovaquia aclaren esos asesinatos cuanto antes.